Selbstverständlich ist das so.

Ich glaube, da sind wir auch alle einer Meinung. Allerdings wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich selbst mit dafür einsetzen könnten, dass Ihr eigener Bericht nicht sozusagen nebenbei schnell durchgejagt wird, sondern in Ruhe ordentlich diskutiert wird, denn wir haben viele Schlussfolgerungen zu ziehen aus dem, was wir bisher erlebt haben.